Prețurile mari practicate în Europa, precum și dumpingul practicat de țările terțe au ca și consecință dezindustrializarea rapidă a sectorului siderurgic. Rata ocupării forței de muncă în domeniu a scăzut cu 20 față de 2007, iar cererea de oțel produs în Uniunea Europeană a scăzut cu 28 Ironic este, doamnă Comisar, că acum multe zeci de ani cei care au construit temelia Uniunii Europene au început cu cărbunele și oțelul. Riscăm ca foarte rapid, poate chiar în timpul mandatului dumneavoastră, să vorbim despre oțelul care nu mai este produs în Uniunea Europeană și despre cărbunele care deja a devenit istorie. Regimul de compensare bazat pe ajutoare de stat pentru costuri indirecte a dat naștere unei noi surse de concurență neloială pe piața unică a Uniunii Europene între producătorii a căror activitate se bazează pe utilizarea masivă a energiei electrice. Consider că această compensare ar trebui să fie armonizată și acordată la nivel european pentru a asigura condiții de concurență echitabile în raport cu concurenții mondiali și producătorii europeni, și pentru a asigura și o protecție eficace împotriva relocării emisiilor de carbon. Oțelul nu este, de altfel, singurul sector care se confruntă cu probleme semnificative, mai multe sectoare industriale din Uniunea Europeană suferă din cauza supraproducției la nivel global, prețuri scăzute și un comportament care denaturează mersul cinstit. Având în vedere situația din domeniul industriei siderurgice la nivel european, dar mai ales situația urgentă din unele state membre, Comisia ar trebui să explice de ce măsurile antidumping existente nu sunt aplicate adecvat și de ce nu sunt eficiente.